Und man hätte wenn man nicht nur ideologiegetrieben an Wirtschaftspolitik herangeht auch schon wissen müssen, dass man mit Austeritätspolitik keine Krise überwinden kann. Und nur für die deutschen Kolleginnen und Kollegen, die das hier manchmal besonders vehement vertreten Auch Deutschland hat 2008 bis 2010 nicht durch Haushaltskonsolidierung die Krise überwunden, sondern wir haben in Deutschland ein umfangreiches Konjunkturprogramm aufgelegt, haben die Banken gestützt, die Kurzarbeit ausgeweitet, und wir haben das durch eine erhebliche Ausweitung der Neuverschuldung finanziert.

Finanzieren könnte man das ja zur Abwechslung einmal durch Bekämpfung der Steuervermeidung und Steuerhinterziehung Stichwort nur LuxLeaks.